um klukkan þrjú í dag fer fram umræða utan dagskrár um fjárhagsstöðu heimilanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í tæpa klukkustund